fara að senda umsækjendur í sálfræðipróf til að vita hvort þeir séu sérgóðir í of miklum mæli og hugsi um samfélagið í heild sinni því að það mundi þýða það að sjálfsagt fengjum við ekki vinnu héðan í frá en mig langar til af því að ræða háttvirts þingmanns var meira í fortíðinni hvernig sér hún framtíðina hvað þarf að gera á íslandi hvernig getum við lært af þessari mjög svo góðu skýrslu til framtíðar nú geri ég mér grein fyrir því að háttvirtur þingmaður hefur ekki lesið skýrsluna frekar en ég ekki nema lítið brot ég vil spyrja hana hvað þarf að gera til dæmis í stjórnsýslunni til dæmis varðandi hlutabréfamarkaðinn sem háttvirtur viðskiptanefnd sem háttvirtur þingmaður veitir forstöðu er að fjalla um hvað þarf að gera til að koma í veg fyrir að þetta sama gerist aftur til dæmis með icesave nú er háttvirtur þingmaður eða hennar ríkisstjórn búin að einkavæða tvo banka og fór lítið fyrir því og gerðist fljótlega en getur nákvæmlega það sama gerst aftur með innlánstryggingarsjóð að þeir dæli inn innlánum í útlöndum einhvers staðar og allt fari á sama veg og við fáum nýtt icesave sem heitir þá eitthvað annað er eitthvað búið að gera sem tryggir að þetta gerist ekki og er eitthvað fleira sem þarf að gera til dæmis varðandi lán

langt langt fyrir ofan það er í gegnum langa keðju af eignarhaldi